Wie würde konkret Ihr Lösungsvorschlag aussehen, wenn Sie innerhalb des ohnehin schon reduzierten EU Budgets noch mehr Hilfen für die Landwirtschaft beantragen?